Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, de nombreux commentaires ont déjà été faits sur les différents rapports constituant le paquet gouvernance. Que doit on retenir à ce stade pour apprécier le travail qui a été fait? En fait, l'existence de ce paquet, qui est aujourd'hui le résultat d'une négociation entre le Conseil et le Parlement, est déjà un progrès considérable.

À cet égard, il convient de souligner les efforts louables de la Présidence hongroise et la qualité des négociateurs du Parlement. Je voudrais également mettre l'accent sur les résultats obtenus par le Parlement dans les discussions avec le Conseil, qui a fait preuve d'une véritable ouverture. Il faut se souvenir du point de départ et mesurer objectivement les améliorations apportées.

Bien sûr, tout est perfectible, mais ce paquet apporte d'ores et déjà de vraies solutions pour fortifier la zone euro et créer la concertation économique nécessaire. Peut on sérieusement soutenir comme le prétendent les opposants à ce paquet que l'on peut créer de la croissance sur l'empilement des dettes sans cesse poussées vers l'avenir? À ceux qui nous reprochent d'être favorables à un paquet gouvernance qui ne s'appuierait sur aucun modèle théorique ou économétrique, je répondrai seulement ceci les modèles dont ils parlent ont ils prévu ou évité la crise que nous connaissons et qui n'est pas finie, ou ont ils, au contraire, conduit à des comportements risqués sous couvert de vérité mathématique? Demain, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, notre Parlement aura à se prononcer et j'espère qu'il donnera un signal clair et fort, à la fois à nos concitoyens pour leur redonner confiance dans l'Europe et au marché pour stabiliser notre monnaie.